De uitlating van de commandant van Jabhat al Nusra bij Maaloula spreekt boekdelen. Hij had het over de 'verovering van het bolwerk van de Kruisvaarders'. Dus dat is heel duidelijk een treurig extremistisch religieus oogmerk, dat we ten zeerste moeten veroordelen.